Consider că încheierea unui acord interimar între Uniune și statele din Africa de Est și Sud reprezintă soluția pentru a reduce la minimum orice posibile întreruperi de schimburi comerciale cu acești parteneri. Astfel, țările vizate își vor deschide treptat piețele către exporturile europene în următorii 15 ani, în beneficiul ambelor părți. Iar includerea în acord a regulilor de origine, a cooperării pentru dezvoltare, dar și a instrumentelor de protecție comercială va aduce avantaje reciproce. Pe de altă parte, va fi importantă corelarea Acordului cu Acordul de la Cotonou în ceea ce privește buna guvernanță, democrația și drepturile omului. Iar aici, mă refer în special la situația din Zimbabwe, care, conform unui raport recent al Human Rights Watch, nu a reușit să facă reformele necesare pentru a asigura alegeri libere și corecte în acest an.